tillögunni að alþingi eigi að fela samgöngu og sveitarstjórnarráðherra að hafa forgöngu um að kanna til hlítar möguleika á ferjusiglingum frá bretlandseyjum til vestmannaeyja í greinargerðinni stendur að þingsályktunartillaga þessi felur það í sér að unnin verði hagkvæmniathugun á ferjusiglingum milli bretlandseyja og vestmannaeyja jafnframt að skoðað verði hvort einhverjar reglugerðir eða lagasmíð þurfi til að slíkar siglingar séu gerlegar ástæða þess að þetta er lagt hér fram er auðvitað fyrst og fremst vegna þess að í kjölfar opnunar nýrrar landeyjahafnar mun styttast vegalengdir og ferðatímar milli lands hér og eyja og auka tíðni milli lands og eyja opnast gríðarlegir möguleikar í flutningastarfsemi meðal annars með því að nýta höfnina í heimaey sem millilandahöfn sem er mjög góð höfn sem getur tekið við stórum skipum það mætti auðvitað nefna það hér líka þó það standi ekki í þessari greinargerð og sé ekki efni þingsályktunartillögunnar eins og ástæða er eins og ég kom inn á hér fyrr frú forseti að ástæðan fyrir því að þetta er lagt hér fram er auðvitað opnun á landeyjahöfninni og það er verið að vekja athygli á þeim möguleikum sem opnast að auðvitað eru þessir möguleikar líka til staðar í þorlákshöfn og ekki síst kannski þegar herjólfur hættir að sigla þangað inn eru auðvitað þeir möguleikar eftir sem áður þar

landeyjahafnar aukast möguleikar á út og innflutningi um vestmannaeyjahöfn til hagsbóta fyrir inn og útflytjendur á suður og austurlandi og sunnanverðu reykjanesi og reyndar á íslandi öllu mikilvægt er að kanna til hins ýtrasta þá möguleika sem aukin umsvif í vestmannaeyjum geta boðið upp á auðvitað er það rétt að nefna það hér frú forseti að á austfjörðum til seyðisfjarðar siglir ferjan norræna og hefur gert um langt árabil og hér er auðvitað ekki verið að tala fyrir því að taka einhver verkefni frá þeim siglingum þetta er auðvitað nýsköpun nýir markaðir og auknir möguleikar sem hér er fyrst og fremst verið að tala um og eftir sem áður mun norræna standa vel fyrir sínu milli vestmannaeyja og skotlands eru aðeins um sex hundruð sjómílur og á tuttugu sjómílna hraða sem er siglingahraði norrænu til að mynda tekur sigling á milli þessara staða aðeins um þrjátíu klukkustundir þá eru einnig til úthafsferjur sem ná enn meiri hraða og er raunhæft að ætla að yfir sumartímann geti siglingatími ferju milli vestmannaeyja og skotlands verið allt niður í tuttugu klukkustundir eða sem næst um cirka sólarhring það er ljóst að ef útgerðir í vestmannaeyjum og reykjanesi og reyndar um allt land hér austur hafa aðgang að slíkum samgöngum aukast möguleikar á útflutningi sjávarafurða og ferskra matvæla á borð við landbúnaðarafurðir til mikilla muna sem verða samkeppnishæfar

við búum í landi fákeppni þar sem um langt árabil hafa ekki verið mjög margir aðilar sem eru á þessum markaði og samkeppni því erfið núna í kjölfarið á kreppunni og þeirri endurreisn sem menn horfa til er það kannski svolítið uggvænlegt að í fákeppninni geti falist möguleikar fyrir flutningafélög að leggja nokkuð ríflega á þannig að við landsmenn þurfum að greiða upp tap hrunsins á nokkuð fáum árum með dýrari flutningum en ella ætti að vera þannig að hér opnast auðvitað möguleiki til frekari samkeppni á þessu sviði ekki einasta eru miklir möguleikar fólgnir í vöruflutningum milli evrópu og íslands þessa leið fólksflutningar ferðamenn á eigin bílum eða á eigin vegum mundu fá nýjan valkost í að ferðast til íslands í bæði styttri og lengri ferðir hér er auðvitað um nýsköpun að ræða hér er verið að fara inn á nýja markaði og hér gætum við verið að tala um ferðaþjónustu og flutning á fólki sem kæmi hér á eigin bílum keyrandi við þekkjum það auðvitað við sjálf að ef við ættum þess kost að fara í nokkurra daga ferð á okkar eigin bíl væri það kannski meiri mundum við frekar gera það heldur en við gerum í dag lykillinn að því er auðvitað að það taki ekki svo langan tíma að sigla milli íslands og evrópu í sambandi við þessar siglingar er rétt að nefna það líka að hvert siglt yrði það er auðvitað ferð að sigla til norður skotlands hvort sem það er aberdeen eða bæja eins og oban sem eru enn nær að það er eitthvað sem flutninga eða ferjufyrirtækin þyrftu sjálf að skoða við erum auðvitað ekki að skoða það í þessari þingsályktun markaðssvæðið er í raun öll evrópa þar sem nægar tengingar eru um bretland þar á meðal ferjusiglingar til meginlands evrópu

skotland með rúmlega fimm milljón íbúa og áhugavert bæði fyrir okkur og eins skota að auka hér samskipti vinna þarf verkefnið með heimamönnum í vestmannaeyjum sveitarstjórninni og fleiri aðilum eins þyrfti auðvitað að skoða það ef við mundum taka höfnina í þorlákshöfn inn að taka sveitarstjórnina í ölfusi þar undir líka á báðum þessum stöðum eru uppi áform um byggingu stórskipabryggju eða hafnar til að mynda stórskipakants í eyjum og gætu áform um ferjusiglingar milli eyja og skotlands styrkt slíkar framkvæmdir verulega samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið þarf að láta gera hagkvæmniúttekt á slíkum siglingum samhliða því að tryggja að ekki séu hindranir hjá stjórnsýslunni þá þarf að gera markaðsgreiningu og kanna hvort skipafélög innlend sem erlend hafi áhuga á að koma inn á þennan markað þá þarf að vinna úr því með hvaða hætti eðlilegast sé að standa að slíkum siglingum til að tryggja öruggar siglingar eðlilega samkeppni nýsköpunarsjónarmið og fleiri ferjusiglingar í meira mæli en við þekkjum nú gætu líka orðið að öryggismáli framtíðarinnar þegar þessi þingsályktun var sett fram og var veriðað vinna að henni hér fyrr í vetur

eldgos sem hafa haft veruleg áhrif á flugsamgöngur en engu að síður var það sett hér að til dæmis hafa sumir spáð því að við kötlugos gætu flugsamgöngur legið niðri í langan tíma í meira eða minna mæli mánuði eða ár í versta falli þá væru ferjusiglingar milli vestmannaeyja til íslands og bretlandseyja eða íslands og eyja bretlandseyja ákaflega mikilvægar í að koma nauðþurftum til íslands og útflutningsvörum okkar á markaði erlendis sem og að halda uppi einhverjum ferðamannastraumi því við höfum auðvitað sé það núna í kjölfar gossins í eyjafjallajökli að þrátt fyrir að það sé kannski ekki eins stórfenglegt eins og við höfum stundum rætt um að kötlugos gæti orðið hefur það valdið verulegu tjóni bæði hér auðvitað á landinu en einnig verulegri röskun á flugsamgöngum í allri evrópu og jafnvel í okkar heimi því held ég að það væri ákaflega mikilvægt og kannski enn mikilvægara heldur en ég gerði mér grein fyrir þegar við vorum að ræða þennan möguleika sem fyrst og fremst snerist um að varpa kastljósinu á nýja möguleika og aukna möguleika í kjölfar í opnun landeyjahafnarinnar sé hér komið upp tækifæri eða nauðsynlegt öryggistæki sem við þurfum að skoða alvarlega hvort ekki þurfi hreinlega eins og hér á fyrstu öldum landnáms hvort hér komi skip sem tryggja að hér séu reglulegar siglingar til þess að geta haldið uppi eðlilegri starfsemi í landinu og geta bæði flutt inn og út vörur óháð því hvort flugsamgöngur gætu skerðist að einhverju leyti um lengri eða skemmri tíma þó auðvitað vonum við að svo verði ekki og það gos sem nú standi yfir ljúki sem fyrst því það hefur valdið fólki nægilegu tjóni ég ætlast

vonast til að menn kannski flýti því aðeins að fara yfir þetta ekki